Señora presidenta, al poco de conocerse el posible fraude en las recientes elecciones en Bolivia, instamos —yo personalmente— a la señora Mogherini a que garantizase todo el proceso electoral con transparencia y, sobre todo, con imparcialidad. El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón, tal como ha confirmado, en este caso, la última auditoría de la Organización de los Estados Americanos, donde se pone de manifiesto que Evo Morales manipuló las elecciones para asegurarse

La presión popular y la presión internacional sobre esa situación han forzado la dimisión de Evo Morales. También su huida del país, para eludir la justicia, ha evitado lo que era un proceso electoral, para transformarse en un agravio importante con una crisis constitucional.